Am votat în favoarea acestui raport, deoarece încearcă să sublinieze importanța relațiilor strategice cu Asia Centrală.

Pentru țările din regiune, cooperarea cu Uniunea Europeană reprezintă accesul la o piață de desfacere imensă, o destinație alternativă de export, posibilități noi de dezvoltare tehnologică și industrială. Din perspectiva Uniunii, relațiile economice oferă oportunități pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu energie și materii prime.

Totodată, semnalez importanța lansării altor proiecte vizând interconectarea rețelelor energetice și de transport.